Het is nodig om in te spelen op veranderingen in handel, in vraag, in productiemethoden.

Werknemers lijken in sommige zaken wegwerpartikelen te zijn.

Maar als wij dat willen, dan is er wel steun van burgers en van werknemers nodig.

Ik vind het nogal teleurstellend dat werkgevers en sommige lidstaten zich tegen wetgeving op dit vlak keren. Ik zou denken dat het in ieders belang is om een gelijk speelveld te hebben en om goed voorbereide, flexibele werknemers met vertrouwen in de toekomst te hebben.